Se han vulnerado los derechos individuales de la ciudadanía saharaui, que pedía pacíficamente mejoras sociales. Se ha limitado, además, la libertad de prensa e información, y se ha impedido acceder a la zona a decenas de parlamentarios de esta y otras Cámaras y también del parlamento de mi país, del Parlamento Vasco. No hay información fiable, por lo que pedimos a las Naciones Unidas que investiguen oficialmente lo sucedido.

Lamentamos todas las muertes ocurridas en este episodio porque todas sean de policías marroquíes o de activistas saharauis son irreparables. Mi solidaridad con las familias de todos ellos. El campamento fue atacado el día en que comenzaba la tercera ronda de reuniones informales sobre el estatus del Sáhara Occidental en Nueva York. Esta agresión ni predispone al diálogo, ni a los acuerdos, ni a la paz por el contrario, entorpece una salida pacífica y justa a la ocupación del Sáhara Occidental.

Resolver este problema requiere un diálogo permanente entre Marruecos y el pueblo saharaui, basado en el respeto mutuo y con el objetivo de cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas que incluyen el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y acabo con una autocrítica hay que criticar siempre las vulneraciones de los derechos humanos. No importa quiénes, ni dónde, ni cómo, ni por qué las protagonicen, porque los principios y valores democráticos siempre deben estar por encima de los intereses.